Este o clasificare elocventă pentru falimentul statal provocat de anii de instabilitate, rebeliuni și lovituri de stat, acutizat de ofensiva armată din ultimele săptămâni. Condamnăm, bineînțeles, încălcările brutale ale drepturilor omului și, pe de altă parte, este un semn bun că acordul de la Libreville se încearcă a fi respectat. Încetarea confruntărilor dintre autorități și rebelii Seleka, crearea unui guvern de uniune națională și alegerea unei noi adunări naționale pot fi primii pași spre stabilitate. Rolul Uniunii Africane și al Comunității Economice a Statelor Central Africane rămâne esențial în acest proces, atât prin intermediul trupelor de interpunere, deplasate la Bangui, cât și al eforturilor diplomatice. Reinstaurarea păcii trebuie să fie însoțită de încetarea oricăror abuzuri împotriva drepturilor omului și de asigurarea unui acces sigur al ajutorului de urgență la toți cei care au nevoie de asistență umanitară, în special pentru refugiați.